Veci, ktoré s naším poslaním nesúvisia, treba z rozpočtu v maximálnej miere vylúčiť. Presne pred desiatimi rokmi som bol ako hlavný spravodajca pre rozpočet všetkých európskych inštitúcií v rovnakej úlohe ako dnes. Vtedy nedostatok plánovania, nedostatočná komunikácia o dostupných prekladateľských kapacitách bránili ich efektívnemu využívaniu. Inštitúcia, ktorá mala zabezpečiť preklad, často automaticky zadávala objednávku externým prekladateľom bez toho, aby zisťovala, či nie sú k dispozícii vnútorné kapacity v rámci ostatných európskych inštitúcií. Len v oblasti prekladov v rámci inštitúcií sme našli rezervy viac ako 10 miliónov eur ročne.

Ale aj dnes je potrebné sa pozrieť, ako funguje spolupráca medzi inštitúciami. Voľné kapacity každej inštitúcie musia byť k dispozícii ostatným inštitúciám.

Kolegyne, kolegovia, spoločne bojujeme za vyšší rast, zamestnanosť, kvalitnejšiu životnú úroveň obyvateľov.

Niektorí asistenti poslancov namiesto zmysluplnej práce ešte nedávno doslova ako na páse vyrábali pre svojich poslancov písomné otázky na Komisiu.

Lebo pofidérne weby a následne niektoré médiá podľa toho hodnotili poslancov ako aktívnych.

Odpovede na tieto otázky zamestnávali spolu viac ako sto ľudí v Komisii a v Európskom parlamente.

Ťažko sa mi to hovorí, ale sú prípady, keď pre tých, ktorí sa pýtajú, odpoveď nie je to hlavné, čo potrebujú. Potom sa nečudujme, že Komisia si vyhodnotí niektoré otázky ako otázky kladené do počtu. A potom Komisia podcení odpoveď a aj na úprimne položenú otázku nemusí odpovedať zodpovedne. Za posledné tri roky sa nám podarilo tento problém podstatne riešiť a znížiť počet otázok na Komisiu o 9 tisíc ročne a náklady sme znížili o viac ako 7 miliónov eur ročne. Chcem sa poďakovať vám, vážení poslanci rozpočtového výboru, že ste v pondelok veľkou väčšinou podporili návrh, aby sme ukončili proces tzv. ústneho vysvetlenia hlasovania.

Tlmočníci nebudú musieť zbytočne tlmočiť do všetkých jazykov vystúpenia, ktoré sú určené len pre poslucháčov v domácej krajine poslanca. Veď máme iné nástroje, aby sme svojim voličom vysvetlili, ako a prečo sme hlasovali. Bude to ďalšie zníženie byrokracie. Chceme ďalej znížiť náklady na cestovanie zamestnancov medzi Bruselom, Štrasburgom a Luxemburgom. Napríklad miesto cestovania viac využívať videokonferencie. Riešime aj ďalšie problémy. A to pomoc akreditovaným asistentom, ktorí pracujú dve volebné obdobia a chýba im niekedy doslova pár dní alebo týždňov, aby naplnili kritériá na vyriešenie ich sociálnych a dôchodkových práv. Chceme, aby stážisti bez zvýšenia rozpočtu Európskeho parlamentu mali pokryté životné náklady počas stáže a zaručený príjem. Niekedy v Európskom parlamente, ale aj v každej inej inštitúcii môže dôjsť k psychickému či sexuálnemu obťažovaniu, ktoré spôsobí obetiam ťažké psychické a fyzické traumy. V tejto oblasti sa bez profesionálneho mediátora či psychológa a ďalších expertov nezaobídeme. Som rád, že aj tu sme našli dohodu. Pracovali sme dlhé mesiace na zjednodušení procedúry pre schvaľovanie rozpočtu Európskeho parlamentu. Už sme takmer pri cieli. Verím, že po májových voľbách noví poslanci tento proces dovedú do úspešného konca. Ak sa to podarí, ušetríme celú jarnú časť, ušetríme ľudské zdroje a finančné prostriedky. Rozpočet je postavený na predpoklade, že Veľká Británia odíde z Európskej únie na základe dohody. Ak by došlo k tvrdému brexitu alebo ak nakoniec Veľká Británia neodíde, budeme musieť rozpočet upravovať cez rozpočtový postup. Rozhodnutie obyvateľov Veľkej Británie opustiť Európsku úniu padlo pod vplyvom falošných správ a dezinformácií. Preto je potrebné, aby sme projekt Európskej únie, jeho pozitíva a úspechy dokázali našim občanom vysvetliť. Jedným z nástrojov, ako priblížiť Európsku úniu ľuďom bez toho, aby všetci museli cestovať do Európskeho parlamentu, je prísť za nimi do ich regiónov. Začíname budovať mobilné výstavné a prezentačné zariadenia, tzv. Parlamentáriá, ktoré prídu priamo do vášho regiónu. Zábavnou formou vám priblížia prácu a reálne výsledky európskej spolupráce. Osobitne pre mladých ľudí zo škôl to bude veľkým prínosom. Ďakujem vám, tieňovým spravodajcom zo všetkých politických frakcií. Hľadali sme a našli sme tie najlepšie riešenia. Rovnako ďakujem mojim spolupracovníkom a poradcom. Kvôli blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu všetko prebiehalo v skrátenom režime a často hlboko do noci. Niekedy aj cez víkendy. Moji spolupracovníci to robili dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy. Neverili by ste, ako obetavo dokážu pracovať niektorí ľudia, hoci vedia, že po májových voľbách do Európskeho parlamentu končia aj oni. Chcem sa im za to úprimne poďakovať. Sú to skvelí ľudia, ktorí sa v živote nestratia. Toto je po 15 rokoch moja posledná správa v Európskom parlamente a moje posledné vystúpenie.